Navyše vláda uviedla, že program pred jeho vypršaním v apríli 2013 ešte prehodnotí a zváži jeho predĺženie aj na ďalší rok. Švajčiarska vláda tým porušuje bilaterálnu dohodu medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskou úniou v zmenách protokolu z roku

Novinky v prisťahovaleckej politike Švajčiarska navyše nie sú odôvodnené ani ekonomicky, ani situáciou na pracovnom trhu, ani počtom migrantov z Únie. Ďalším negatívnym aspektom rozhodnutia je, že dotknuté krajiny neboli o tomto opatrení vopred informované. Švajčiarsko nemôže jednostranne využívať výhody spolupráce s Úniou a pritom brániť občanom Únie využívať výhody švajčiarskej ekonomiky. Chcem sa poďakovať kolegom zo štátov, ktorých sa to netýka, za solidárny postoj a za podporu.